Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche oggi siamo qui a discutere del problema dei pagamenti e dei tagli nel bilancio dell'Unione, in questo caso per il programma Horizon 2020. Stiamo parlando di una delle iniziative più importanti a livello europeo, circa ottanta miliardi destinati a ricerca ed innovazione. In pratica, però, a neanche un anno dal suo lancio ci ritroviamo già con pesanti tagli che rischiano di compromettere l'intera realizzazione del progetto. A questo punto vorrei fare una semplice domanda l'Europa crede davvero nei progetti che propone o si tratta solo di semplice propaganda? Se invece ricerca e innovazione sono utilizzate solo come spot, allora il discorso è ben diverso. Spero che Commissione e Consiglio ci vogliano dare una risposta netta. Se l'Europa, però, non crede in ricerca e innovazione, lasci almeno che gli Stati membri possano investire in questo settore, togliendo queste voci dal calcolo degli assurdi vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.